hæstvirtur forseti alþingis góðir landsmenn núverandi ríkisstjórn er eins og fyrri ríkisstjórnir í þessu stjórnarsamstarfi

og alhliða framfara ríkisstjórnin stefnir að bættum lífskjörum alls almennings

hafa staðið fyrir róttækum umbótum og nýsköpun í samfélaginu og þetta starf hefur skilað miklu til þjóðarinnar árangurinn má til dæmis sjá af mikilli fjölgun starfa í útrás hátækni og nýsköpun alþingi kemur nú saman til funda þegar ljóst er

eru byrjaðar að skila árangri þessar aðgerðir stefna að því að hægja á og auka stöðugleika og efnahagslegt jafnvægi á næstu mánuðum ríkisstjórnin stendur á styrkum og stöðugum grunni þeirra miklu framfara og umbóta sem hún hefur staðið fyrir og mótað hafa algerlega nýtt umhverfi í efnahags og viðskiptamálum og í lífskjörum atvinnu og menningarlífi í landinu alhliða árangur íslendinga á síðustu árum

á verulegan hlut að þessu öllu árum saman hefur hann barist fyrir mikilvægum framfaramálum sem skilað hafa öllum almenningi miklum árangri nú er stund til að þakka halldóri allt hans mikla og glæsilega starf fyrir íslensku þjóðina það er ævinlega svo að róttækar breytingar kalla fram ný jafnvel áður óþekkt viðfangsefni sem þarf að leysa árangur á einu sviði getur raskað aðstæðum í öðrum málaflokki og þá þarf að bregðast við því auðvitað á þetta við um þær miklu samfélagsbreytingar sem orðið hafa á landi hér á síðari árum þjóðin hefur jafnvel séð dæmi þess að reynt sé að nota mikilvæg umbótamál sem hömlulausa sérhyggju aðgerðir ríkisstjórnarinnar í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins á síðasta sumri bera vitni um sanngirni og umbótastefnu ríkisstjórnarinnar samkomulag sem gert var við samtök aldraðra og lífeyrisþega ber að sama brunni nú er unnið að marktækum áfanga varðandi verðlag á matvörum öllum almenningi til hagsbóta að því máli eiga bændur landsins og afurðastöðvarnar mikilvægan þátt

einnig kaflaskil í varnar og öryggismálum þjóðarinnar með nýju samkomulagi við bandaríkjamenn við göngum nú til móts við nýja tíma á þessu mikilsverða sviði ákvarðanir um varnarmál og alþjóðleg verkefni ber jafnan að móta eftir vandaðasta undirbúning og trúnaðarsamráð í réttbærum stofnunum á því þingi sem nú hefur hafið störf verður sem fyrr unnið að margháttuðum umbótum í formi löggjafar og annarra þingmála framsóknarmenn munu innan ríkisstjórnarinnar áfram leggja áherslu á vandaða umbótavinnu öllum landsmönnum til heilla til dæmis í heilbrigðis og tryggingamálum

sama er að segja um viðskiptamál og iðnaðar og orkumál nýsköpun á þessum sviðum er forsenda framfara í verðmætasköpun í ráðstöfun verðmætanna og í mótun lífskjaranna nú er fram undan mótun stefnu og ákvarðanaferlis fyrir framtíðina á sviði orkunýtingar og náttúruverndar í landinu þetta verkefni snertir alla en er leitt af iðnaðarráðherra að því er lýtur að atvinnuþróuninni íslendingar vilja stefna að þjóðarsátt um þessi mikilvægu mál eftir því sem slíkt verður unnt einkum þarf að halda áfram því starfi sem þegar er hafið að undirbúningi fyrir samfellda heildaráætlun til framtíðar um nýtingu og vernd auðlindanna

stjórnsýslu á sviði orkumála var breytt fyrir nokkrum árum þegar fyrstu skref í mótun raforkumarkaðar voru stigin og síðan var sú stefna mótuð að öll fyrirtæki fylgi almennum reglum í íslensku viðskiptaumhverfi

hefur farið í fylkingarbrjósti í frjálslyndri umbótastefnu í mörgum málum hefur þurft að taka rösklega og fast á enda þekkir þjóðin þær deilur sem oft kvikna á stjórnmálavettvangi þannig hefur þjóðin að undanförnu orðið vitni að ótrúlegum rangfærslum og misskilningi um undirbúning kárahnjúkavirkjunar í því máli hefur ljóslega komið fram hvar átakalínurnar liggja annars vegar frjálslynd framfarasókn með ráðdeild og virðingu fyrir landsins gæðum en hins vegar ótrúlegar úrtölur og afturhald árangur ríkisstjórnarinnar er ótvíræður og því hverfa stjórnarandstæðingar í örvæntingu að því óráði að sá fræjum ótta og kvíða efasemda og samsæriskenninga en þessi viðleitni hittir þá aðeins sjálfa fyrir samstarfið í ríkisstjórninni og milli stjórnarflokkanna er gott

manngildi og sanngirni nýsköpun og framþróun þekkingarþjóðfélagsins með vísindum og menningu eru þar í fyrirrúmi gerbreyttu samfélagi og efnahagslífi fylgja ný verkefni sem kalla að á hverjum tíma þau ber að leysa af ráðvendni og réttlætiskennd okkur ber að miðla lífsgæðum og velferð af sanngirni til allra landsmanna

upphaf þingstarfa er alltaf ný byrjun og nú hafa breytingar orðið í ríkisstjórninni við munum móta starfið áfram á grunni sömu meginsjónarmiða sem fyrr

erindi framsóknarmanna við íslensku þjóðina hefur alltaf verið mikilvægt en erindi framsóknarmanna við þjóðina er brýnna nú en nokkru sinni fyrr á öld opnunar og hraðfleygra breytinga á öld alþjóðavæðingar og vaxandi samskipta og viðskipta hvers konar nú skiptir mjög miklu máli að ábyrgt afl á miðju stjórnmálanna hafi mikil og alhliða áhrif áfram meðal annars til að efla þjóðarvitund og þjóðarmetnað íslendinga fram undan er að staðfesta árangur umbótastefnunnar til frambúðar staðfesta þarf langvarandi stöðugleika og varanlegt öryggi í efnahagslífi og þjóðlífi og tryggja

það er sögulegt verkefni framsóknarmanna að standa vörð um fenginn árangur og að stefna áfram að markmiðum um gróandi þjóðlíf á íslandi ég þakka áheyrnina